E perspektíva végső célja ezen ország európai uniós tagsága. Gratulálok az állásfoglalás tervezet kiegyensúlyozott megállapításaihoz. A szöveg objektíven tükrözi az adott helyzetet, és értékes ajánlásokat fogalmaz meg. Sajnálatos, hogy az eredmények és az előrehaladás ellenére FYROM mindezidáig nem kezdhette meg a csatlakozási tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy ez veszteség. Nemcsak a tagjelölt, hanem az Unió számára is. Elégedett vagyok, hogy az Európai Parlament állásfoglalása tervezetének fő üzenete egybeesik az elnökség egyik alapelvével. Az egyéni teljesítményt az Uniónak mindig el kell ismernie. Ami a konkrét ügyeket illeti, üdvözöljük, hogy az ország jelentős eredményeket ért el az olyan kulcsfontosságú reformterületeken, mint a rendőrség működése vagy az igazságszolgáltatás. Az ohridi keretmegállapodás végrehajtása továbbra is a demokrácia és a jogállamiság alapvető elemét képezi az országban. E tekintetben szintén beszámolhatunk némi előrehaladásról, így például a nyelvekről szóló törvény végrehajtásáról. Mindazonáltal elengedhetetlenül fontos, hogy az ország a lehető leghamarabb további eredményeket mutasson fel olyan területeken, mint például a politikai szereplők közötti párbeszéd, az igazságügy és a közigazgatás reformja, a korrupció elleni küzdelem, a véleménynyilvánítás szabadsága és az üzleti környezet javítása.

Hangsúlyoznom kell ezen a ponton, hogy a jószomszédi kapcsolatok továbbra is alapvető fontosságúak. Tényként kell kezelni, hogy az általános értelemben vett előrehaladás és különösen az európai integráció irányába tett lépések csak a társadalom minden szintjén megfigyelhető politikai elkötelezettség alapján lehet sikeres. Mindazonáltal a demokratikus társadalom politikai szereplőinek sajátos, kiemelt felelősségük van például abban, hogy demokratikus eszközök, azaz a párbeszéd és a kompromisszum révén találjanak megoldást a véleménykülönbségekre. Felszólítjuk tehát Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság politikai szereplőit, hogy térjenek vissza a párbeszédhez nemcsak a reformfolyamatok ütemének felgyorsítása érdekében, hanem azért is, hogy bizonyítsák az ország demokratikus intézményeinek az érettségét. Az előrehozott választások perspektívája külön odafigyelést igényel. A jelenlegi koalíció stabilitása a nehézségek ellenére is figyelemre méltó. Aggodalomra adna okot, ha a soron következő választások után törésvonalak alakulnának ki a politikai palettán. Az ezzel kapcsolatos kockázat csökkentése érdekében fontos volna, hogy az előrehozott választásokat a Parlamentben kialakult széleskörű egyetértés alapján hirdessék meg. Míg egyrészről ösztönözni szeretném Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, az ország politikai vezetését és intézményeit, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és igyekezzenek megfelelni a polgárok körében kialakult elvárásoknak, bátorítom másrészről a Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy továbbra is megfelelő figyelemmel forduljanak a tagjelölt és a térség felé. Nincs más olyan hatékony ösztönző eszköz a kezünkben a Balkán stabilitásának és prosperitásának biztosítására, mint az európai perspektíva és a csatlakozási folyamat előmozdítása. Én abban bízom, hogy a magyar elnökség alatt a Balkán irányába lesz olyan kézzel fogható jel, mely a bővítési folyamat életben tartását bizonyítja, ez pedig a horvát csatlakozásnak a döntő mozzanata, a csatlakozási tárgyalások lezárása lehet.